Y, como responsable de los temas de multilingüismo, quiero señalarles que en la Mesa del Parlamento estamos estudiando un sistema distinto del que tenemos ahora.